Nie je však obhájiteľné, aby pacient nemal zaistenú potrebnú starostlivosť z finančných dôvodov. Každý pacient v Európe má právo na kvalitnú liečbu a dostupnosť liekov. Tu je nutné nekompromisne uplatňovať zásadu spravodlivého prerozdeľovania prostriedkov. Je neakceptovateľné, aby takéto lieky boli dostupné len privilegovaným a sociálne slabší boli z takej liečby vylúčení. Potom nastávajú situácie, keď sa otvárajú dvere korupcie a klientelizmu, proti čomu chceme v Európe bojovať. Ak hovoríme o liekoch na záchranu života, mali by sme tu zároveň hovoriť o situáciách, keď sú možnosti aktívneho a zásadného ovplyvnenia prognózy ochorenia vyčerpané. Tu by mala nastúpiť paliatívna starostlivosť. V kontraste s bežnými liečebnými postupmi, táto ponúka vyššiu kvalitu života i v prípadoch pokročilých chorôb a v terminálnych štádiách. Ide o starostlivosť, ktorá s plným rešpektom dôstojnosti a právam človeka zaisťuje ťažko chorým alebo ľuďom na sklonku života kvalitnú a komplexnú starostlivosť. Predpokladám, že väčšina politikov pozná výrok Civilizácia je natoľko vyspelá, nakoľko sa stará o svojich najslabších a nemohúcich členov. Podľa mňa je práve na zodpovednosti politikov, aby sme pri svojej práci tento výrok napĺňali. Je šokujúce, že naša vyspelá civilizácia namiesto snahy uľahčiť starým a smrteľne chorým zaistenie osobitnej starostlivosti, čím ďalej usiluje o ich odstránenie. V minulosti boli zatváraní do ústavov, dnes je pre nich presadzované finančne nenáročné riešenie, totiž eutanázia. Paradox. Vyspelosť a blahobyt Európy nám umožňuje skutočné kvalitné a dôstojné dožitie pre každého, ale my stále diskutujeme a ospravedlňujeme, ako sa nerentabilných ľudí zbavíme. Posledným strašným príkladom je Belgicko, kde rozšírili eutanáziu na deti a psychicky chorých. Neviem si pomôcť, ale pripomína mi to starovekú Spartu, kde zabíjali nevhodné deti, či nacistickú eugeniku, kde odstraňovali nevyhovujúcich. K čomu takýto náhľad vedie? Spoločnosť sa začne zbavovať ľudí s postihnutím alebo takých, ktorí nevyhovujú našim štandardom.